Muszę przyznać, że w pełni solidaryzuję się z tym, co usłyszałem i w jakiej formie usłyszałem powiedziane tym spokojnym tonem od pana Michela Barnier, i również od Guy Verhofstadta. Przyznam się, że dawno nie słyszałem Guy Verhofstadta bez teatralnych gestów, i to jest właśnie bardzo dobre. Dwie zasady, o których Panowie powiedzieli, a które mnie szczególnie przekonują po pierwsze, byłe państwo członkowskie Unii Europejskiej nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, po drugie, ludzie są najważniejsi, czyli my chcemy traktować bardzo życzliwie i normalnie obywateli Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, pod warunkiem że będzie wzajemność i to podejście również bardzo mi odpowiada. Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na sprawę studentów wyższych uczelni. Otóż dotychczasowe zapisy przewidują, że po brexicie nie będziemy uznawać dyplomów w sposób automatyczny. Namawiam, abyśmy uznawali dyplomy brytyjskie, a także aby dyplomy wyższych uczelni, stopnie i tytuły uzyskane w Unii Europejskiej były uznawane w Wielkiej Brytanii.